Spoštovani, hvala za besedo. V sami uredbi za področje kmetijstva se za za obdelavo komunalnega blata uporabljajo tudi drugi predpisi, recimo uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi, potem uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, uredba o odlagališču odpadkov, pa opozoril bi na tale program, v v okviru programa za ravnanje z odpadki, ki je bil sprejet leta dva tisoč šestnajst - to je ta program - je kot predviden ukrep številka enaintrideset zapisan tudi tale ureditev, ravnanje z blatom čistilnih naprav in dejansko tudi ta program je v bistvu tako napisan, to je program ravnanja z odpadki kot celostno, se pravi, neko holistično varianto, same ureditve problematike na enem mestu, se pravi, glede komunalnih odpadkov in tudi komunalnega blata. zdaj me pa tukaj še zanima, kako daleč je ministrstvo s pripravo predpisov na področju komunalnega blata, ker je tudi pač, to je samo predlog oziroma pač program ravnanja z odpadki. Pa zanimajo me tudi kratkoročne alternative, morda kakšne dodatne deponije za skladiščenje, dokler alternativne, zelene in trajnostne rabe ne zaženemo v polnosti. Se pravi, če se tudi če bo tudi kakšna olajšava v tem smislu? Pa ali namerava ministrstvo kakorkoli z olajšavami ali neposrednimi vlaganji pomagati podjetjem, ki bi se odločila za alternativne in zeleno rabo, zeleno rabo komunalnega blata, ko sem že pač prej ... Hvala.